ég lagði fram fyrirspurn fyrir nokkru til hæstvirts menntamálaráðherra sem snýst um aðra grein laga um grunnskólana en greinin hljóðar meðal annars svo í núverandi löggjöf með leyfi forseta hlutverk grunnskólans í samvinnu við heimilin er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun starfshættir skólans skulu því mótast af umburðarlyndi kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi fyrirspurn mín beinist sérstaklega að því að starfshættir skuli mótast af kristilegu siðgæði enda tel ég það furðu sæta að það þurfi að tiltaka sérstaklega kristilegt siðgæði í lögum um grunnskóla fyrirspurnin hljóðar því svo fyrstu hvað er átt við með orðunum kristilegt siðgæði og

frábrugðið almennu siðgæði eins og því sem trúlausir eða fólk sem önnur trúarbrögð aðhyllist ástunda sömuleiðis spyr ég hver sé ástæða þess að talið er nauðsyn að tiltaka ein trúarbrögð og siðgæði þeim tengt umfram önnur trúarbrögð eða trúleysi í þessum lögum mig langar að heyra sjónarmið hæstvirtur menntamálaráðherra hvað það varðar jafnframt velti ég því upp hvort hæstvirtur menntamálaráðherra telji að það fari saman að leggja áherslu á kristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskóla og að námsefni í grunnskólum sé borið fram á hlutlausan gagnrýninn og fjölmenningarlegan máta en það er að mínu mati það sem við ættum að stefna að hvað varðar starfshætti í grunnskólum landsins eins og gjarnan er sagt þá er ein vika eða næstum tvær síðan ég lagði fram þessa fyrirspurn langur tími í stjórnmálum og í dag var dreift frumvarpi hæstvirts menntamálaráðherra um

ekki náð að kynna mér aðra þætti frumvarpsins enn þá tel ég að þetta sé mikil framför og með því að taka þetta út hafi hæstvirtur menntamálaráðherra ef til vill óbeint svarað fyrirspurn minni án þess að ég hafi verið búin að bera hana upp munnlega breytingar á lögunum hafa þó ekki verið samþykktar enn þá og því þætti mér mjög áhugavert að heyra sjónarmið hæstvirtur ráðherra hvað þetta varðar hæstvirtur menntamálaráðherra getur ef til vill svarað hví hún